Monsieur le Président de la Commission, cela fait chaud au cœur d'entendre un tel discours.

Nous parlons de pays qui, pendant des décennies, ont vécu au dessus de leurs moyens, toujours plus, sans toujours se demander si les dépenses engagées étaient créatrices de croissance et d'emplois. Nous parlons d'une Europe née pour prévenir des conflits internes et pour assurer la prospérité de ses peuples, et qui, jusqu'ici, a réussi sur tous ces fronts. Mais nous parlons aussi d'une Europe incomprise, voire décriée, parce que ses dirigeants n'ont pas su expliquer pourquoi le choix de l'Europe est le seul choix d'avenir et pourquoi la réponse aux enjeux globaux ne peut être qu'européenne. L'Union européenne on l'oublie trop souvent est l'une des régions les plus avancées et les plus développées. Elle est la première puissance commerciale au monde.

Le problème est que, même si les économistes s'accordent sur les raisons de la crise financière et économique, et sur les réponses à y apporter à savoir un mix de rigueur et d'incitations à la création de richesses et d'emplois la classe politique n'a pas eu le courage de s'y atteler. Les réformes proposées ces derniers mois par les États membres de l'Union et de la zone euro, en particulier, vont dans le bon sens. Mais elles sont, à l'évidence, insuffisantes, tardives et mal ou non expliquées. Elles procèdent de la méthode intergouvernementale qui on le voit bien paralyse l'Europe, tu l'as bien dit. La méthode nationale, Mesdames et Messieurs, doit faire place à une méthode européenne. Nous ne voulons pas reprendre la subsidiarité ici, mais la méthode communautaire est la seule qui nous permettra de relever de façon unie et efficace les défis urgents et immenses qui sont devant nous. Je comprends que, dans un moment de crise, on ait l'intention de se replier sur soi. Non, il faut sortir et chercher la méthode communautaire. La méthode européenne, ce ne sont pas deux, trois ou quatre Présidents qui portent des messages différents, mais un plan de sortie unique et rapide. Monsieur le Président de la Commission, vous êtes le chef de l'exécutif du gouvernement économique. Vous l'avez démontré, ce matin, dans votre discours. C'est pourquoi le groupe PPE vous demande instamment de jouer pleinement votre double rôle de proposition et de mise en œuvre des législations européennes décidées avec le Conseil et le Parlement. La Commission a un rôle capital à jouer celui de garant de l'intérêt général européen. Cela est difficile, exigeant mais cela s'impose il faut faire front aux intérêts nationaux qui ne sont pas toujours compatibles avec l'intérêt commun.

Il y a urgence à sauver l'euro, à démontrer notre solidarité à l'égard de la Grèce et à l'égard de tous les pays membres qui voient leurs marchés attaqués et leur note dégradée. Il est urgent dans le même temps que ces mêmes pays adoptent et mettent en œuvre des mesures à la hauteur des événements, car la solidarité européenne est à ce prix. Il y a urgence à agir, non pas dans les mois, mais dans les jours et les semaines à venir, pour prouver au monde la capacité des Européens à défendre et à stabiliser leur monnaie. S'ils ne le font pas, c'est l'ensemble de la construction européenne qui s'en trouvera durablement affectée. La décision que je l'espère ce Parlement prendra aujourd'hui sur la gouvernance économique, le fameux six pack est un pas important dans la bonne direction. Il faudra maintenant l'appliquer au plus vite, tout comme il faut appliquer au plus vite les décisions du 21 juillet sur les fonds de stabilité. Monsieur le Président Barroso, les entrepreneurs ont besoin de visibilité et de sécurité. Les marchés attendent de la zone euro et des pays de l'Union dans leur ensemble qu'ils prennent des mesures fortes et cohérentes de réduction des dépenses mais aussi de soutien à la croissance. Sur le premier volet celui de l'assainissement des dépenses publiques j'ai appelé, il y a quelques jours, à un big bang à une décision commune des Dix sept sur la convergence fiscale, budgétaire et sociale. Je réitère cet appel aujourd'hui. Il est très difficile pour un pays de prendre, de façon isolée, les mesures fortes qu'appelle la situation financière de la zone euro. Mais il faut reconnaître que les campagnes électorales qui s'annoncent dans plusieurs pays européens, dans les années à venir, ne seront sûrement pas propices à des mesures courageuses. Je demande donc à la Commission de se saisir de la proposition de faire converger les taux de fiscalité, notamment pour les entreprises, mais

Les Européens ne seront solidaires les uns des autres que s'ils voient appliquer des règles comparables. C'est là qu'on peut se sentir européen.

Mesdames et Messieurs, je le disais en commençant autant la crise actuelle est une crise de confiance, qui appelle des décisions collectives, comme celles que je viens de décrire, autant elle est aussi une crise de croissance. Et sans croissance, l'Europe sera incapable de rembourser, ne serait ce que les intérêts de sa dette. Sans croissance, l'Europe ne sera pas en mesure de se développer et de survivre à la concurrence des pays émergents. Cette croissance passe par une compétitivité accrue, par un renforcement des moyens mis à la disposition de l'éducation et de la formation et par des efforts accrus dans la recherche, le développement et l'innovation. Je plaide pour un nouveau partenariat public privé en vue de créer des pôles d'excellence dans la recherche et l'innovation et de créer pourquoi pas? un Erasmus du premier travail après le succès de l'Erasmus des universités. Je souhaite que les décideurs politiques européens soient davantage à l'écoute des entrepreneurs et des partenaires sociaux, qui vivent la réalité de la mondialisation et qui peuvent nous aider à sortir de la crise. Car la croissance, chers collègues, passe aussi par une attention accrue à nos petites et moyennes entreprises.

crise. Or, elles doivent supporter beaucoup trop de charges administratives, fiscales et sociales. Si l'on veut qu'elles puissent se développer et embaucher, cette croissance passe par une flexibilité plus grande pour investir ainsi que pour maintenir et créer des emplois. Le marché intérieur, Mesdames et Messieurs, a été la grande idée des

Seulement, nous savons tous ici que le marché intérieur européen est loin d'être achevé, notamment dans le secteur des services. Je demande à la Commission européenne de s'y atteler avec autant d'ambition et de détermination qu'elle a su le faire il y a vingt

La croissance, chers collègues, ne se décrète pas. Elle se construit par toute une série de mesures structurelles, celles précisément que nous avons déjà approuvées dans la stratégie Europe 2020. Il s'agit maintenant de se retrousser les manches et surtout de mettre en application ces mesures. Il est temps que l'Europe parle d'une voix haute et intelligible, non seulement pour contrecarrer les populismes, qui sont les ennemis des Européens, mais pour proposer des solutions à long terme, que nos citoyens comprennent et qu'ils attendent. Il est temps que nos élus nationaux acceptent que la souveraineté librement partagée est le seul avenir pour nos pays, et je dis bien le seul! Je vous demande, José Manuel Barroso, de proposer au Parlement européen et au Conseil un plan de sortie de crise. Un plan qui puisse être une occasion pour les 500 millions d'Européens de repartir sur de nouvelles bases, de refonder leur projet. Nous avons besoin d'actions et de propositions courageuses, comprises je le redis par nos concitoyens. L'Europe a toujours avancé dans les crises, encore faut il faire les bonnes propositions et